pacíficas y llenas de orgullo del pueblo argelino, en las calles desde hace días, y reconocemos la necesidad, desde luego, de un cambio profundo que lleve precisamente a unas elecciones libres y democráticas en un plazo razonable. Estamos absolutamente de acuerdo en apoyar esta fase de transición, en mantener los apoyos necesarios para con un país como Argelia, con el que tenemos una larga tradición de relaciones y que necesitamos absolutamente, cercano y con esa relación. Nos enorgullecemos también de haber conseguido en este último mandato algo que quería —una reivindicación de largo tiempo— conseguir una delegación bilateral entre la Unión Europea y Argelia en el Parlamento, que puede servir de ayuda y que, desde luego, ofrecemos